Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe selten eine so unredliche Debatte erlebt wie hier. Erst verhängt man Sanktionen, zieht die zehn Jahre durch, bringt den Iran wirtschaftlich und finanziell ans Ende und beschwert sich dann, dass die Demonstranten auf die Straße gehen. Woher haben denn die Demonstranten die Waffen gehabt, die sie eingesetzt haben, wo es zu Schießereien gekommen ist? Wir kennen das vom Maidan, wir kennen das von anderen Ländern im Arabischen Frühling, und jetzt ist eben der Iran dran. Sie sind immer sehr schnell dabei mit Sanktionen gegen Russland, gegen den Iran, gegen Syrien. Aber wo bleiben denn die Sanktionen gegen andere Staaten, die gegen Menschenrechte verstoßen und Kriegsverbrechen begehen wie die Vereinigten Staaten von Amerika, wie Saudi Arabien, wie Israel? Es gibt genügend Staaten.

Kehren Sie also zunächst vor der eigenen Tür!